Jak już pani komisarz wspomniała, podczas powtórzonych wyborów prezydenckich w Kenii w październiku zeszłego roku podniesiono standardy w dziedzinie przejrzystości procedur i weryfikacji wyników. I pomimo uchybień i pewnych błędów, które mimo wszystko komisja wyborcza dostrzegła, to jednak zwycięstwo Uhuru Kenyatty zostało uznane za prawomocne przez kenijski Sąd Najwyższy. Jednocześnie jednak poważnym powodem do niepokoju jest rosnący konflikt polityczny wynikający z konsekwencji późnych zmian prawnych w ordynacji wyborczej, jak i zmian osobowych w składzie komisji wyborczej. Reforma procesu wyborczego powinna być przeprowadzona na długo przed wyborami i opierać się na szerokim konsensusie między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Uważam, że istotne jest, aby został nawiązany dialog pomiędzy zwolennikami obozu prezydenta oraz opozycji w celu uniknięcia dalszej polaryzacji społecznej, która zaczyna nabierać wymiaru konfliktu etnicznego, pociągając za sobą ryzyko masowej przemocy. Ważne jest, aby zgodnie z rekomendacjami misji obserwacyjnej Unii Europejskiej strona rządząca była otwarta na współpracę z ugrupowaniami opozycyjnymi na rzecz zagwarantowania bezstronności organów wyborczych. Wzmocnienie pozycji kenijskiej niezależnej komisji wyborczej jest niezbędne, aby zapobiec podważaniu wyników wyborów w przyszłości. Godne potępienia z naszej strony, jak i międzynarodowej są także przypadki użycia siły i stosowania represji przez służby bezpieczeństwa względem opozycji, szczególnie użycie broni palnej przeciwko demonstrantom, które doprowadziło do śmierci ponad 60 osób. Ale także lider opozycji Raila Odinga powinien powstrzymać się od działań godzących w ład konstytucyjny kraju, takich jak planowane jednostronne ogłoszenie się tzw. prezydentem ludu. Dlatego istotne jest, aby ugrupowanie Odingi przyjęło rolę konstruktywnej opozycji budującej swoją pozycję polityczną za pomocą legalnych i pokojowych środków.

obywateli tego kraju. Zalecenia zawarte w raporcie misji obserwacyjnej Unii Europejskiej są dobrymi wskazówkami na rzecz poprawy procesu wyborczego oraz ustalenia ram prawnych, skutecznych praktyk i silnych instytucji, które razem tworzą podstawę demokracji. Mimo zaistniałych problemów należy skupić się na przyszłości tego jednego z najbardziej stabilnych i demokratycznych krajów w Afryce. Zwłaszcza w tym kontekście Unia Europejska i Kenia powinny dążyć do lepszej współpracy w kolejnych latach.